Donc, je ne peux que saluer tout l'intérêt, tous les efforts du Parlement pour être étroitement associé. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer dans certains pays arabes est vraiment stratégique, non seulement pour ces pays, mais pour la démocratie dans le monde, pour l'évolution du monde musulman, et pour nous, en Europe. Donc, tout ce qu'on peut faire pour mobiliser non seulement les institutions européennes mais nos sociétés en faveur de ce défi de